Dziękuję, Panie Pośle, za przyjęcie niebieskiej kartki. Ma Pan rację, mówiąc, że nie ma empirycznych dowodów na to, że kara śmierci najbardziej odstrasza bądź nie odstrasza, bo nie ma laboratoryjnych warunków, w których moglibyśmy to stwierdzić. Ale czy zgodzi się Pan z logicznym twierdzeniem, że kara większa odstrasza bardziej niż kara mniejsza? A jeśli tak, czy zgodzi się Pan z tezą, że kara największa, czyli kara śmierci, odstrasza najbardziej?